Señora Presidenta, la crisis en el norte de África está poniendo a prueba los mecanismos establecidos en el Tratado de Lisboa. Ayer, en la comparecencia de la Alta Representante ante la Comisión de Asuntos Exteriores, subrayamos los aspectos positivos de la acción de la Unión Europea comunicación de la señora Ashton en la que se distingue entre el corto, el medio y el largo plazo, rápida aplicación de la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, capacidad de interlocución con la Liga Árabe y convocatoria del Consejo Europeo. Pero es justo señalar hoy aquí que todavía se plantean ciertos interrogantes en la opinión pública europea y, por lo tanto, en nuestros ciudadanos.

¿Cómo es posible que, a estas alturas, los cuatro Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no voten de forma igual y lo hagan de forma diferente? ¿Cómo es posible que, a estas alturas, estemos discutiendo si la resolución de las Naciones Unidas la aplica la Unión Europea, la aplica la OTAN o la aplica la coalición internacional, cuando estamos hablando de los mismos recursos provenientes de los mismos contribuyentes, de los mismos buques y de su aplicación en el mismo teatro de operaciones? Es evidente que tenemos todavía mucho que mejorar en lo que se refiere a nuestra capacidad de coordinación y mucho que mejorar también en el proceso de toma de decisiones. Hay una célebre frase de una película que dice que siempre nos quedará París. En este debate alguien ha dicho que la respuesta de la Unión Europea ha sido una respuesta precipitada. Si no hubiera sido por el coraje, por la determinación y por la coherencia de Francia ―y hay que decirlo tal cual―, reconociendo a los rebeldes, enviando al Ministro de Asuntos Exteriores al Consejo de Seguridad, convocando la cumbre del Elíseo y aplicando la resolución, señora Presidenta, las tropas de Gadafi ya habrían entrado en la ciudad de Bengasi.